virðulegi forseti við erum að ræða skýrslu ríkisendurskoðunar og meðal annars umsvif og árangur þessarar stofnunar alþingis á árinu tvö þúsund og fjögur ég átti þess kost að taka þátt í því með forsætisnefnd alþingis að heimsækja stofnunina nú í vikunni og mér fannst það mjög áhugavert við fengum þar upplýsingar um hvað er á döfinni við fengum upplýsingar um verkefnastöðu okkur voru kynntar skipulagsbreytingar sem hafa verið í gangi og miða að því að vinna ríkisendurskoðunar verði enn þá skilvirkari það sem mér fannst til fyrirmyndar varðandi stefnumál stofnunarinnar var að þarna er rekin starfsmannastefna gæðastefna menntunarstefna og málstefna sem mér finnst alveg einstakt

það kom fram í umræðunni á milli forsætisnefndar og starfsfólks ríkisendurskoðunar hvað það er mikilvægt að ríkisendurskoðun geti sinnt frumkvæðisvinnu það eigum við að styðja og búa þannig að stofnuninni að hún geti sinnt þeim þætti og við vitum að það að kaupa að þjónustu utan stofnunarinnar er tuttugu þrjátíu prósent dýrara og við eigum að gera þessari stofnun það kleift að vinna að jafn þýðingarmiklum þætti þær stofnanir tvær sem eru á dagskrá á þessum morgni annars vegar

þær eiga að vera óháðar gagnvart framkvæmdarvaldinu og þeim er ætlað að vera tæki til að tryggja lýðræðisleg vinnubrögð og tryggja að fagleg vinnubrögð séu jafnan viðhöfð við opinberar ákvarðanir og að í hvívetna sé farið að lögum alþingi hefur það hlutverk auk þess að vera löggjafarþingið og setja lög að veita framkvæmdarvaldinu aðhald og að tryggja að í hvívetna sé rétt að farið og þessar stofnanir eru þess vegna annars vegar tæki okkar alþingis og hins vegar jafnframt það tæki sem við ætlun að nota til að tryggja réttlæti og réttsýni gagnvart borgaranum það er afar mikilvægt að þegar við erum að búa að þessum stofnunum höfum við þetta í huga og að þegar við skoðum skýrslur þessara stofnana höfum við þetta í huga við eigum því láni að fagna að báðum þessu mikilvægu stofnunum er stýrt af mjög hæfum einstaklingum með góðan faglegan bakgrunn og að þeir hafa fengið til starfa með sér gott starfslið þetta er afar mikilvægt eins og ég hér hef nefnt er það grundvallaratriði varðandi báðar þessar stofnanir að þær séu frjálsar og óháðar og að tækið sem þær eru nýtist til fulls ég er alveg sannfærð um það að það er ekki deilt um að umboðsmaður alþingis sé óháð embætti hins vegar vitum við það að það er ekki alltaf farið að athugasemdum umboðsmanns

þrátt fyrir að það hafa komið alvarlegar ábendingar til viðkomandi ráðherra um ferli eða aðferðir við mannaráðningar eftir að óskað hefur verið eftir skoðun á slíku við til dæmis embætti umboðsmanns þá erum við að upplifa það að það er haldið áfram við að vera með ófagleg vinnubrögð mér er þetta mál hugleikið og hef hér á alþingi eins og þingmönnum er kunnugt flutt ásamt nokkrum þingmönnum frá samfylkingunni þingmál um að það sé könnuð reynsla nágrannaþjóða okkar af þeim aðferðum sem þar eru notaðar við að aðskilja pólitískar og faglegar skipanir eða mannaráðningar í ráðuneytum og

við skulum þess vegna gera okkur grein fyrir því að þarna er verið að vinna gífurlega mikilvægt starf og það hefur farið mikil vinna í að skoða hvernig var á haldið og síðan kemur niðurstaðan og ábendingin en það sem er okkur til vansa er að ekkert gerist þetta nefndi ég varðandi skýrslu umboðsmanns alþingis sem ég er þó ekki að taka hér á dagskrá núna en ég hlýt að nefna það sem er sameiginlegt fyrir báðar skýrslurnar og vík þá aftur að skýrslu ríkisendurskoðunar sem er að sjálfsögðu það sem við ræðum hér núna þá komum við að þessu sem er grundvallaratriði að þessar stofnanir séu frjálsar og óháðar stofnanir fyrir mér er það umhugsunarefni að ríkisendurskoðun sem er stofnun alþingi og er og á að vera sjálfstæð stofnun er að taka við beiðnum frá alþingi um að tiltekin mál séu skoðuð hún tekur við beiðnum frá ráðherrum og hún tekur við beiðnum frá stofnunum hún getur hafnað öllu nema beiðnum frá forsætisnefnd alþingis en hún tekur við beiðnum frá þeim aðilum og fer í vinnu eða skoðun á einhverjum tilteknum málum að ósk framkvæmdarvaldsins en þetta er stofnunin sem á að tryggja fyrir okkur aðhaldið að framkvæmdarvaldinu og það er þannig að mörgum finnst þess vegna að hlutleysisstaða ríkisendurskoðunar geti við tilteknar aðstæður lent á gráu svæði mér finnst að við eigum að vera meðvituð um þetta og við eigum að tryggja að staða ríkisendurskoðunar sé eins skýr og hugsanlegt er varðandi þetta hlutverk sem við ætlum henni þá vil ég víkja virðulegi forseti að skýrslunum hvað gerum við við skýrslurnar ég er ekki sammála

fara og skoða mál meðal annars að beiðni okkar við fáum skýrslur eða stjórnsýsluúttektir þær eru lagðar í okkar hendur það er væntanlega ekki á ábyrgð þessara stofnana að fylgja þeim eftir það er okkar við eigum að fylgja skýrslunum eftir og gerum það ekki það er engin eftirfylgni um það hvort farið var að ábendingunum eða hvort unnið er með aðfinnslur við vinnubrögð þetta held ég að sé það mál sem við forsætisnefnd eigum að setja á oddinn að setjast yfir ég hef nefnt hér mannaráðningar ég ætla líka að nefna eitt mál sem ég fór sérstaklega vel ofan í og hef þekkt alveg frá því að ég var félagsmálaráðherra á árunum nítján hundruð níutíu og fjögur til nítján hundruð níutíu og fimm og það er þjónustusamningur við sólheima það hefur oft verið gagnrýnt að það hafi verið of mikill losarabragur á samskiptum ríkis og þessarar stofnunar hvað varðar fjárveitingar og nýtingu þeirra fjárveitinga sem veittar eru til umönnunar fatlaðra ríkisendurskoðun hefur unnið margar skýrslur um þetta tiltekna mál og tvær fyrir mjög skömmu síðan ég fór ofan í þessar skýrslur og sérstaklega vegna þess að í ein þrjú ár var enginn þjónustusamningur í gangi við þessa stofnun þó streymdi fjármagn frá alþingi til stofnunarinnar án þess að nokkuð væri vitað hvort það giltu fyrri reglur eða ekki þrátt fyrir að ábendingar væru um að þarna eins og í öllum öðrum þjónustusamningum þyrfti að gera vel þarna þyrfti að tryggja að kveðið væri á um fyrir hvað væri greitt þá var gerður þjónustusamningur nýr þjónustusamningur dýrari en þeir fyrri það er ekki kveðið á um það í þessum þjónustusamningi hvað varðar ráðningu starfsfólks ekki hve margir skuli ráðnir ekki hvers konar menntunar sé þörf ekki fjallað um kröfur eða kvaðir það er eingöngu ákveðið að sinna skuli tilteknum fjölda vistmanna og ég hef haldið því fram að ef alþingi mundi að þremur árum liðnum óska eftir að ríkisendurskoðun gerði skýrslu um það hvort það hafi verið staðið við þær skuldbindingar sem krafist hefði verið samkvæmt samningi þá gæti hún ekki gert það vegna þess að kvaðirnar eru engar og í engu samræmi við aðra þjónustusamninga sem gerðir eru í öðrum stofnunum ríkisins og það er líka ósanngjarnt gagnvart stofnunum ríkisins og þeim þjónustuaðilum sem gerðir eru þjónustusamninga við hvert er hún að fara mundu þá eflaust alþingismennirnir spyrja sem hér hlýða á umræður ég er að fara þangað að okkur vantar tæki til eftirfylgni að við eigum að geta svarað eða ætlast til að því sé svarað hvernig brugðist verður við gagnrýni annars vegar hlýtur það að vera þannig að við þurfum að óska eftir því að ef gagnrýni hefur komið fram eða ábendingar til ráðherra eða ríkisstofnunar að hún verði að svara alþingi því hvað gerði hún með þessar aðfinnslur hvað gerði hún varðandi þessar ábendingar þá metur alþingi eða forsætisnefnd eða hvernig við veljum að haga okkur það hvort málinu sé farsællega lokið því lýkur ekki það er í skýrslu uppi í hillum þingmanna og fæstir vita hvernig fór með málið við rífumst um það seinna en við gerðum ekki það sem hefði þurft ég var mjög ánægð með ræðu háttvirts fimmti þingmaður reykjavíkurkjördæmis suður sólveigar pétursdóttur þar sem hún sagði hér í umræðunni að hún mundi senda þessa skýrslu til formlegrar meðferðar í nefnd það er eitt skref ég velti því fyrir mér hvort einhver aðili ef til vill rannsóknarnefnd á vegum þingsins ætti hverju sinni að einhverjum tilteknum tíma liðnum að skoða hvað var gert hvernig brást ráðuneytið við hvernig brást ráðherra við gagnrýni hvernig var haldið á málum í næsta þjónustusamningi eða næsta verkefni sem hafði verið ábótavant áður það er ófullnægjandi með stofnun með virðingu fyrir sjálfri sér að vera með fólk af fullum krafti í stóru verkefni að mánuðum saman sé unnið að skýrslu í fullri alvöru og skýrslunni sé skilað til okkar löggjafans og við fylgjum því ekki eftir hvort það koma úrbætur eða ekki við ræðum skýrsluna ef til vill og ef til vill ekki og þessi ágæta stofnun og þessar ágætu stofnanir vita ekki hvort við kærðum okkur um að svona væri unnið hvort það var einhvers virði að svona var unnið af því að við gefum ekki tilefni til að við segjum þetta var gott við ætlum að taka mið af þess ábendingum og við ætlum að tryggja að þetta gerist ekki aftur virðulegi forseti þetta eru mín orð varðandi skýrslu ríkisendurskoðunar og ég hef að litlu leyti farið inn á kannski tilsvarandi mál varðandi stofnun umboðsmanns alþingis en þó eingöngu hvað varðar það að koma með ábendingar og koma með skýr